Telkens weer lijkt de Europese Top blind te zijn voor democratische controle op de Europese Commissie.

Wanneer gaan wij er nu echt eens voor zorgen dat de Europese Commissie democratisch gecontroleerd wordt?